virðulegi forseti aðalfundur læknafélags íslands sem haldinn var nýlega samþykkti ályktun um tóbaksvarnir sem hefur vakið athygli þar var meðal annars bent á það með leyfi forseta að það geysi faraldur hér á landi sem rekja má til reykinga og dregur hundruð manna til dauða árlega hvatti aðalfundurinn til þjóðarátaks til að draga úr tóbaksnotkun á næstu fimmtán árum í greinargerð með ályktuninni er meðal annars bent á að eftir lagasetningu sem takmarkar óbeinar reykingar hérlendis nýverið meðal annars með banni á reykingum á veitingastöðum hefur orðið fækkun á bráðum hjartaþræðingum hér á landi ég vil bæta því við að þetta er í samræmi við reynslu og rannsóknir meðal annarra þjóða þetta dæmi sýnir að verulegs ávinnings má vænta af aðgerðum sem draga úr tóbaksnotkun reykingar valda fleiri dauðsföllum hérlendis en nokkur annar lífsstílstengdur áhrifaþáttur og á tímabilinu nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og fjögur mátti rekja um átján prósent af dauðsföllum til reykinga því valda reykingar miklum þjóðhagslegum kostnaði bæði beint og óbeint í skriflegu svari við fyrirspurn minni um tóbakssölu í fríhöfnum sem hæstvirtur fjármálaráðherra svaraði nýverið kemur fram að á árinu tvö þúsund og sjö var heildarsala á vindlingum tæpir fimmtán milljón pakkar og var í fríhafnarverslunum um átta prósent af heildarsölu þá kom fram að verð á vindlingapakka í fríhöfn er um tvö hundruð níutíu og níu krónur eða fjörutíu og sjö prósent af verði á algengri tegund út úr búð sem er um sex hundruð tuttugu krónur var áætlað tekjutap ríkisins vegna þessarar sölu talið vera um fjögur hundruð níutíu milljónir króna á síðasta ári jafnframt kom fram það sjónarmið að yrði þessi sala felld niður í fríhöfnum hérlendis mundi hún færast til annarra landa og hafa áhrif til minnkaðra umsvifa fríhafnarverslana hér á landi þá kom einnig fram að engar lagalegar hindranir stæðu í vegi fyrir niðurfellingu á tóbakssölu í fríhöfnum samkvæmt upplýsingum á vefsíðum fríhafna í kaupmannahöfn og stokkhólmi í gær og miðað við gengi gærdagsins þá kostar sígarettukartonið í kaupmannahöfn

og er því mun lægra heldur en hjá nágrannalöndum okkar í fríhöfn landsins hefur sá hluti þjóðarinnar sem ferðast erlendis aðgang að ódýru tóbaki mun ódýrara en í fríhöfnunum í kringum okkur og um helmingi af verði á útsölustöðum í landinu verðmunurinn er það mikill að hann hvetur til aukinna kaupa á vörunni